Das gilt ganz besonders auch für den Wein. Ich möchte daran erinnern, dass 23 Millionen Hektoliter Wein aus Europa exportiert werden, während wir nur ungefähr die Hälfte, 13 Millionen Hektoliter, importieren.

Wir exportieren in die Vereinigten Staaten von Amerika jährlich 5,2 Millionen Hektoliter Wein. Wir importieren aus den Vereinigten Staaten von Amerika jährlich fast genau die Hälfte davon. Wir haben also ein großes Interesse, dass der Handel mit den Vereinigten Staaten von Amerika funktioniert.